Poštovani predsjedavajući, želio bih Vas pitati zašto širite lažne informacije. Nikakvih potvrđenih, konačnih dokaza o nelegalnom postupanju od strane Hrvatske nema, niti jednog jedinog dokaza. Postoje kojekakve lažne prijave raznih zainteresiranih skupina koje kroz to guraju svoje političke interese, ali to su sve dezinformacije, to je Hrvatska postupa sukladno europskim propisima, čuva europsku vanjsku granicu, najdulju vanjsku granicu Europske unije, postupa u skladu s međunarodnim pravom pa bih molio da se priče o pushbackovima ne ponavljaju ovdje u Europskom parlamentu jer jednostavno nisu istinite.